Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Liberalisierung der Finanzmärkte hat zu Entwicklungen an den Märkten geführt, die bis heute nicht unter Kontrolle genommen wurden. Nur radikale Maßnahmen zur Verhinderung von spekulativen Aktivitäten an den Märkten können die Krise entscheidend eindämmen.

Diese radikale Linie des Schuldenabbaus und die Reduzierung der öffentlichen Haushalte lehnt meine Fraktion entschieden ab.

Finanzguru Soros spricht davon, dass diese Sparpolitik Europa in eine deflationäre Schuldenspirale gestürzt hat.

Wenn das nicht geschieht, sollen die Staaten mit Hilfe der Kommission und des Europäischen Gerichtshofs bestraft werden.

Es ist weiterhin völlig inakzeptabel, dass die solidarische Hilfe für Staaten in Not an die Bedingung einer Unterzeichnung des Fiskalpakts gebunden wird. Damit wird das wichtigste Grundprinzip der Europäischen Union auf dem Altar der Finanzmärkte geopfert.

Wir brauchen einen Pakt für nachhaltiges Wachstum und für Beschäftigung. Wir brauchen öffentliche Programme für Investitionen für Umwelt und Bildung, und vor allem brauchen wir eine parlamentarische Mitsprache des Europäischen Parlaments und der Bürgerinnen und Bürger. Der Vertrag muss in Volksabstimmungen oder in öffentlichen Konsultationen gebilligt werden.